Nie to było przedmiotem tej dyrektywy. W tej dyrektywie pracowaliśmy nad instrumentami, które zapewnią ochronę prawną tych pracowników delegowanych.

Do wynegocjowanego kompromisu zostały złożone poprawki, poprawki, które nie wnoszą nic, co zwiększyłoby ochronę pracowników, jedynie wprowadzają większą biurokrację w administracji rządowej i w przedsiębiorstwach, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Chciałabym w związku z tym podkreślić, że w jutrzejszym głosowaniu przyjęcie jakiejkolwiek poprawki nie pozwoli na zamknięcie prac w pierwszym czytaniu i przekreśli ponad dwuletnich prac. Zapewniam Państwa, porozumienie, które udało się wypracować daje realną szansę na poprawę sytuacji pracowników delegowanych i przedsiębiorstw, co jest szczególnie potrzebne dzisiaj, gdy nadal borykamy się z wysokim bezrobociem w Europie i gdy jednocześnie cały świat koncentruje uwagę na rozwijaniu mobilności.

Apeluję do wszystkich Kolegów o podjęcie rozsądnej decyzji i zagłosowanie nad dyrektywą wdrożeniową i głosowanie przeciwko wszelkim poprawkom. Pozwoli to na poprawę ochrony praw pracowników delegowanych oraz zapewni jasność prawną europejskim przedsiębiorcom. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach nad tą dyrektywą.